Il faut en finir avec cette situation.

Ici, le Parlement vote avec la même légèreté la décharge. Pire, vous avez refusé de voter la motion que nous avons présentée il y a quelques semaines, sans parler du mystère qui entoure le TTIP. Ni le Conseil, ni le Parlement ne se sont montrés capables de contrôler la Commission. Alors, j'ai un seul conseil à vous donner, Monsieur le Commissaire.

Faites attention parce que les peuples sont très mécontents.